Reamintesc în acest context și regula sfântă pe care s a construit, tot în democrație, presa opiniile sunt libere, faptele sunt sfinte. În ceea ce privește România, mă bucur să vă spun că nici insulta, nici calomnia nu mai sunt infracțiuni din 2006, au fost eliminate din Codul Penal de un guvern de dreapta. Deci niciunui ziarist nu i se aplică niciun fel de sancțiune penală, nici în situația regretabilă în care diseminează informații false cu rea credință, iar eu cred că este foarte bine așa, nu trebuie ca ziariștii să trăiască cu teama de sancțiuni penale. Avem astăzi în România numai proceduri civile. Trusturile private de presă folosesc pe deplin libertatea de a critica și contesta, evident pe cei care sunt la putere pentru că întotdeauna sunt criticați cei care exercită puterea, este firesc. Și în România există trusturi de presă care aparțin unor politicieni și sunt finanțate de politicieni și sau de oameni de afaceri. Așa cum am văzut în seara asta, asta se întâmplă în multe alte țări din Uniune. În primul rând, această apartenență și finanțare trebuie să fie transparente. Și trebuie să ne asigurăm că independența editorială a ziariștilor care lucrează în astfel de trusturi este garantată, dacă vrem să avem o presă liberă.